Ich freue mich, dass die Kommission einen Fonds zur Finanzierung von Zollkontrollausrüstung vorgeschlagen hat, und bedanke mich beim Berichterstatter und den anderen Kolleginnen und Kollegen für die gute Zusammenarbeit. Wieso brauchen wir das Geld für Zollkontrollausrüstung?

Immer neue Handelsabkommen mit Drittländern erhöhen das Warenaufkommen an den EU Außengrenzen, unseren See und Flughäfen sowie Postverteilzentren. Dazu kommen zum Beispiel in Deutschland immer neue fiskalische Aufgaben.

Zurzeit sind jedoch die Zollstellen nicht gut ausgestattet, weder mit ausreichendem Personal noch mit Scannern und anderem technischen Gerät, um wirkungsvolle Zollkontrollen auszuführen. Das wissen auch viele Kriminelle innerhalb und außerhalb Europas, die sich immer wieder erfolgreich auf die Suche nach Schlupflöchern machen. Hierdurch kommen illegale Waren in die EU, den öffentlichen Haushalten entgehen eine Menge Einnahmen, Produktpiraterie blüht an vielen Orten, und dem Drogenhandel werden viel zu viele Möglichkeiten geboten. Dabei kann es doch nicht sein, dass wir gut funktionierende Ausrüstung für Zollbeamte nicht in die Realität umsetzen und das in Europa immer noch Mangelware ist. In der Parlamentsposition legen wir heute in der ersten Lesung fest, dass das langfristige Ziel sein sollte, alle Zollkontrollen in der EU zu standardisieren, um genau diese Schlupflöcher zu stopfen. Der Rat hat sich leider sehr zurückhaltend verhalten. Dabei muss den Mitgliedstaaten doch klar sein, dass die Zollunion nur effektiv funktionieren kann, wenn alle mit standardisierten Zollkontrollen ihre jeweiligen Ressourcen effektiver nutzen. Ein weiteres wichtiges Thema ist Cybersicherheit. Auf Initiative des Parlaments wird nun auch bei den anderen Institutionen die Dringlichkeit dieses Themas erkannt. Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass es vollste Kontrolle über die generierten Daten der gekauften Geräte gibt und mögliche Hackerangriffe auf diese hochsensiblen Prozesse um jeden Preis vermieden werden. Wir dürfen nicht zulassen, dass durch preisgünstige Geräte zweifelhafter Herkunft unberechtigte Personen, Firmen oder Staaten Zugang zu sensiblen Daten bekommen. Daher legen wir als Parlament fest, dass die Ausrüstung Standards für Cybersicherheit unbedingt einhalten muss. Ich bin mir sicher, dass in der nächsten Wahlperiode an unserem Text sehr gut weitergearbeitet werden kann. Und ich hoffe, dass es zügig zu einem Ergebnis kommt, damit der Zoll so schnell wie möglich davon profitieren kann.